Gospod predsednik, hvala za besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Javne finance zajemajo celotno strukturo inštrumentov in odnosov, ki urejajo javno financiranje iz proračunskih sredstev. Najpomembnejši davčni prihodki državnega proračuna so davek na dodano vrednost, trošarine in dohodnina. Dohodnina je po svojem obsegu tretji najpomembnejši davčni vir državnega proračuna. Davki so neposredno povezani z inštitutom oblasti in prisile. Država se pojavlja kot glavni nosilec in oblikovalec davčne politike s svojo davčno suverenostjo. Davčna suverenost pomeni pooblastilo in pravico davčnih oblasti, da določajo in pobirajo davke od davčnih zavezancev. Uravnavanje davčne politike in davčnega sistema v sodobnih državah je omejeno z osnovnim konfliktom pri interesih državljanov, ki si na eni strani želijo zmanjšanja davčnih bremen, hkrati pa zahtevajo ohranjanje doseženega obsega javnih storitev in socialne blaginje. Z gospodarskim in tehnološkim razvojem celo stopnjujejo te zahteve. Stalna dilema ter izziv pri oblikovanju ekonomske politike sodobne države je pravičnost in utemeljenost poseganja države v prerazporejanje družbenega proizvoda in v delovanje tržnega mehanizma. Nedavno smo v državnem zboru obravnavali podoben predlog sprememb dohodninske zakonodaje, kakor je današnji, ki bi davčne prihodke znižal za okrog petsto milijonov evrov. Tokratni predlog bi davčne prihodke znižal za okrog tristo trideset milijonov evrov. Oba predloga pa imata skupno značilnost. Popolnoma nedefinirane in vrednostno opredeljene substitucijske učinke. Tudi tokrat gredo rešitve v smeri zvišanja splošne olajšave in znižanja davčnih stopenj. Dodatno pa se predlaga zvišanja zvišanje meja vseh dohodninskih razredov. Gospe in gospodje, pričakovanje, da bo z znižanjem dohodnine povečana kupna moč prebivalstva in tako spodbujena potrošnja, s katero se bodo davčni prihodki nadomestili z večjimi prihodki od davka na dodano vrednost, je iluzorno in brez stvarne podlage. Tudi v primeru današnjega predloga zakona pa je znova potrebno poudariti bistveno. Dohodnina je temeljni davčni vir financiranja lokalne samouprave. Po obsegu je tako velik in pomemben, da ga je nemogoče nadomestiti s katerimkoli drugim davčnim virom. Tisti, ki pravijo, da je kaj takega mogoče storiti z uvedbo davka na nepremičnine, s tem samo dokazujejo vseobsežno razkošje svoje nekompetentnosti. Povejmo torej neposredno. Zniževanje dohodnine pomeni z demagoškega stališča privlačno politično idejo. S stališča praktične politike pa je to neposreden napad na finančno avtonomijo lokalne samouprave. Predvsem na načelo usklajenosti imeti finančnimi viri in pristojnostmi. Vemo, da se to načelo v Sloveniji ne spoštuje. Da smo šele pred kratkim stopili na pot, ki obeta, da vsaj srednjeročno lokalna samouprava ne bo več finančno podkapacitirana. In čisto nobenega razloga ni, da postavljene temelje že začnemo podirati. Težnja sodobnih davčnih sistemov je ob kritju osnovnih funkcij države zagotoviti spodbudo pospešenemu ekonomskemu razvoju in osnovno raven socialnih pravic državljanov. Tisto, kar pa je nujno, je racionalnost javnih izdatkov. Kajti tako lahko država obvladuje pritisk na dodatno davčno obremenitev, ki bi posredno lahko vplivala na slabšanje konkurenčne sposobnosti gospodarskih subjektov in na stabilnost razvoja. Na podlagi vsega povedanega v poslanski skupini Desus ne bomo glasovali za to, da je zakon o spremembi Zakona o dohodnini primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.